Une telle mobilisation de toutes les générations et dans toutes les régions mérite plus qu'une simple réforme de régime, celui ci doit changer. À l'évidence, cette transition ne peut pas être menée par ceux qui ont conduit le pays dans une telle situation. L'Union européenne doit être à la hauteur de cet enjeu et ne pas donner au peuple algérien l'impression que nous n'avons pas compris la profondeur de ses aspirations. L'avenir nous appartient est un autre slogan porté par les manifestants.